Madame la Présidente, je voudrais remercier les collègues de leur soutien et Madame la Vice présidente de la Commission pour son écoute. Si je prends les quatre points qui m'ont semblé revenir en écho parmi les collègues, je dirais, premièrement, Madame la Vice présidente, qu'il y a ici une large majorité en faveur d'une révision, et non d'un ajustement technique.

Deuxième point vous l'avez constaté, Madame la Vice présidente, les nouveaux outils financiers j'espère que ce n'est pas ce que vous appelez modernisation inquiètent un peu le Parlement, pas seulement pour des raisons de contrôle démocratique même si je vous remercie de la proposition d'inviter le Parlement à siéger ou à mettre son nez, en tout cas, dans ces fonds mais aussi parce que nous ne voulons pas d'une mutation du budget en fonds de garantie, et nous serons très précautionneux sur ce point.

J'ai demandé ce matin au Président Juncker que la Commission évalue rapidement les incidences budgétaires du départ du Royaume-Uni, de son chèque et des rabais, parce qu'il y a aussi la question des rabais dont nous avons parlé dans le rapport.

Il y a là un énorme chantier, Madame la Commissaire, que nous souhaitons vraiment ouvrir parallèlement à ces discussions, car nous ne sommes qu'au début d'une grande histoire entre nous, celle de la refonte en profondeur du budget du cadre financier pluriannuel et des ressources propres qui pourront enfin permettre que, à la fin de chaque année, nous ne soyons pas des mendiants